We kunnen natuurlijk mooie speerpunten en prioriteiten stellen, maar als de lidstaten niet toezien op de juiste besteding van de fondsen, dan komen we nergens. Dat kunnen we ons niet veroorloven en zéker niet in tijden van economische crisis.

Dat bezwaar geldt vooral voor de besteding van gelden uit de sociale en regionale fondsen. Zo ging bijvoorbeeld geld voor het midden en kleinbedrijf toch naar grote multinationals.